Szeretném megkérdezni Göncz Kinga képviselőtársamat, hogy a koszovói szerb közösség jogvédelmére, jogérvényesítésére vonatkozó elveket maradéktalanul alkalmazhatónak tartja e a magyar közösségre, magyar nemzeti közösségre, az előbb tárgyalt Szerbia vonatkozásában? Lát e különbséget, vagy pedig elismeri, hogy az igazságtalan békediktátummal elszakított magyar közösségnek a jogaira vonatkozóan is aggodalmát kellene kifejeznie, illetőleg ugyanazokat, következetesen ugyanazokat a jogelveket kellene alkalmazni?